În raportul de evaluare al Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare pentru România există o recomandare pentru adoptarea de măsuri de cenzurare a presei și de limitare a libertății de expresie a acesteia pe subiecte legate de justiție. Această recomandare umbrește credibilitatea raportului și pune la îndoială principiile ce stau la baza evaluării Comisiei Europene.

Dintr un mecanism de cooperare juridică, se tinde spre un instrument de control politic și se încearcă o conexare a MCV cu alte dosare, cum sunt Schengen și fondurile europene.